Herr Barroso, ich habe mit Freuden zur Kenntnis genommen, dass Sie die soziale Frage gewürdigt haben und für einen sozialen Ausgleich eintreten. Das wird jetzt auch nötig sein.

Weil man nicht so recht weiß, warum sie ihn vorgelegt haben. Dass er nicht gilt, ist eine ganz andere Frage.

Ich kann ihnen nicht abkaufen, dass das einfach so passiert, sondern ich glaube, sie meinen es so, wie es drinsteht. Und das ist der Punkt, wo ich doch noch einmal nachhaken würde.

Renteneintrittsalter erhöhen kann man im Klartext auch als Rentenkürzung bezeichnen. Schuldenbremse wird außerordentlich schwierig sein, ist auch für Länder wie Deutschland sehr schwierig. Ich kann mir vorstellen, dass Irland oder Griechenland dabei in ganz große Schwierigkeiten geraten. Ich bin etwas skeptisch, was diese angeschnittene Problemlösung denn soll.

Wir sind bereit, mit Ihnen über eine koordinierende europäische Wirtschaftsregierung zu sprechen, eine Wirtschaftsregierung, die diesen Namen auch verdient, die nämlich demokratisch verfasst ist und mit deren Hilfe ein nachhaltiges und soziales Europa geschaffen werden kann.

Wir erwarten aber eine umfassendere und frühzeitigere Information und Einbeziehung. Dann kann das Parlament diesen Prozess auch begleiten. Ohne Information geht das nicht!